Ukryciu tego służy często zróżnicowanie nazewnictwa pozwalające płacowo preferować mężczyzn kobieta to sprzątaczka, a mężczyzna to specjalista ds. utrzymania porządku.

Trzeba prowadzić szeroko zakrojoną edukację społeczeństwa, zwłaszcza pracodawców.